Madame la Présidente, depuis des années, la RDC vit une situation dramatique multiplication des groupes armés, pauvreté, déstabilisation, massacres, instrumentalisation de la question ethnique sur fond d'accaparement des ressources par le gouvernement, les pays voisins et les multinationales, notamment européennes.

La question est donc quand la communauté internationale va t elle enfin réagir face à ce qui se passe au Congo? La responsabilité des uns et des autres est lourde.

Kabila à la raison. Oui, il faut des enquêtes indépendantes, y compris sur le rôle de la Monusco. Oui, il faut mettre fin au financement des groupes armés et à l'utilisation des minerais du sang.